frutas variadas y también el pimiento, todos ellos con denominación de origen. Vaya desde aquí, desde luego, un reconocimiento a todos esos ciudadanos que se han puesto ya a limpiar sus calles, locales, viviendas y demás para continuar con su trabajo. Pero lo que esto ha puesto en evidencia es que solamente el 20 de los productores tenían seguros agrarios para cubrir esos enormes daños.